Wir hatten ja eine Anhörung gemacht und haben dabei schreckliche Bilder gesehen von Menschen, die keine Zähne mehr hatten, weil sie Medikamente eingenommen hatten, die gefälscht waren. Deswegen war der Versuch zu unternehmen, und wir haben es geschafft, drei Elemente einzuführen. Wir wollten die Bürokratie beim Zoll abbauen, damit der Zoll effizienter arbeiten kann. Das ist erreicht worden durch verschiedene Dinge, durch das vereinfachte Verfahren. Dort kann der Zoll mit der Zustimmung des Anwenders oder Inhabers der Waren ohne vorheriges Gerichtsverfahren zur Vernichtung übergehen, wenn dieser nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht. Das ist ein Beispiel.

Auch dies ist gelungen. Das heißt, auch in Zukunft kann der rechtmäßige Eigentümer die Kosten der Vernichtung von dem Fälscher verlangen. Wir haben ferner mitaufgenommen, dass auch die Transportunternehmen in eine gewisse Verantwortung genommen werden können, wenn dies die Staaten wollen. Das Dritte war der Datenschutz.

Wir haben den Rat auf unsere Seite bekommen, und deswegen hoffe ich, dass wir eine breite Mehrheit bekommen. Wir haben den Kompromiss.

treten. Wichtig ist auch, dass die nationalen Zollbehörden genug Personal zur Verfügung stellen.

können. Deswegen glaube ich, dass es ein weiterer Fortschritt ist für den Verbraucher, für die Erhaltung von Arbeitsplätzen, aber auch für die Stärkung des Standorts Europa.